Señor Presidente, señora Comisaria, señora Ministra, señor Secretario General, Señorías, quisiera hacer tres comentarios en relación con el debate que acabamos de mantener. En primer lugar, he tomado buena nota de todas las observaciones, opiniones y preocupaciones que se han planteado en el curso del debate y tengo el propósito de darles cumplido traslado al ponente de este informe de cara a la preparación de la votación que tendrá lugar mañana en la Cámara. En segundo lugar, señor Presidente, quisiera decir que he tenido la oportunidad de constatar que hay miembros de esta Cámara que siguen aferrándose yo diría de forma obsesiva y un poco demagógica al pasado. Y solamente se aferra al pasado de esa manera quien tiene miedo de construir y proyectar para el porvenir. La guerra de Irak transcurrió hace diez años, el mundo ha cambiado sustancialmente y ahora estamos en otra guerra. A pesar de la fragilidad del proceso de transición y de las instituciones en Irak, a pesar de la violencia, a pesar de la situación de los derechos humanos, es evidente que la Unión Europea tiene que seguir apostando por prestar su contribución a los dividendos de la paz, de la comprensión, de la concordia, de la reconciliación y de la reconstrucción de ese país. Y, en tercer y último lugar, señor Presidente, diría que este Acuerdo tiene que servir para hacer frente a las preocupaciones y para respaldar las preocupaciones que se han expresado en este hemiciclo sobre la situación de los derechos humanos, de la minoría cristiana y de otras, de las mujeres, y también de los derechos que de forma humanitaria asisten a las personas que integran en estos momentos el campo Liberty Este Parlamento se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre esta cuestión, la Ministra Creighton lo ha reconocido en la síntesis que ha hecho de las preocupaciones que varios miembros han presentado en esta ocasión.